Señora presidenta, señor comisario, en 2003 aprobamos la Directiva de comercio de emisiones para que las reducciones de emisiones se pudieran hacer de una forma flexible, eficiente y sin exponer nuestra industria a la competencia desleal de terceros países. Este tercer elemento es especialmente importante en la cuenca mediterránea, que está mucho más expuesta al tráfico marítimo y a la competencia de terceros países. Por poner ejemplos, podemos poner el cemento. Lo importante es no crear agravios comparativos entre sectores industriales por un fallo de diseño del sistema. Sé que la cuestión no es fácil, pero es necesario que existan las mismas condiciones, cargas y privilegios para sectores que tienen que competir en el mismo ámbito económico. La cuestión de la sobreasignación queda resuelta en el informe mediante un mecanismo más dinámico de adaptación a los niveles de producción.